In meiner Stellungnahme für den Beschäftigungsausschuss habe ich mich nicht am Kommissionsbericht orientiert, weil er mir zu unkonkret war.

Ein wichtiger Aspekt aus Sicht des Beschäftigungsausschusses ist der Übergang Schule Beruf.

Die Rolle der Praktika war uns wichtig.

Wir wollen eine Initiative für einen europäischen Qualifikationsrahmen, der Mindeststandards für Praktika festlegt.